Ce rapport se fonde sur une réalité qui est désormais incontournable. Le thon rouge, en tant qu'espèce, est menacé de disparaître et, avec lui, de nombreux pêcheurs, une activité économique importante et une ressource alimentaire essentielle pour l'humanité.

C'est un signal fort, le signal d'un changement d'époque. La protection du thon rouge devient une alerte écologique majeure et précoce et le sens de cette alerte là dépasse largement la seule question du thon rouge. La menace sur les stocks de poisson et leur nécessaire protection sonnent désormais comme le symbole de l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère, celle de la rareté des ressources ressources halieutiques, ressources alimentaires, ressources énergétiques. Les maîtres mots doivent devenir économie, partage, précaution, et non plus gâchis, surproduction, surconsommation.